hæstvirtur forseti ég þakka háttvirtum þingmanni kjartani ólafssyni fyrir þetta ég vil undirstrika það að þegar kemur að umhverfismati er ég algjörlega fylgjandi þeim þau eru algjört grundvallaratriði held ég þegar kemur að framkvæmdum upp að ákveðnu stigi það sem er líka grundvallaratriði og mér er sagt að það sé alveg skýrt erlendis að þegar það er settur einhver tímarammi á umhverfismat ber að ljúka umhverfismati á þeim tíma

og það er ekki vitað hvort umhverfismatið tekur hálft ár heilt ár þrjú ár eða sex ár þá náttúrlega vilja fyrirtækin ekkert koma hingað það mun hafa verið ein meginástæðan fyrir því sem dæmi að ekki norska sólarorkufyrirtækið kom ekki hingað þeim fannst þeir ekki geta fengið skýr svör um það hvenær umhverfismati væri lokið að auki verð ég líka að segja eftir því sem mér er sagt geta framkvæmdir hafist áður en umhverfismati lýkur rannsókna boranir kannski í okkar tilliti nærtækt það er umhverfismatinu þurfi ekki að vera lokið ég held að við ættum að horfa til annarra þjóða og eins og ég hef kynnt mér málið er hér verið að vitna til norrænna þjóða sem við höfum gjarnan tekið okkur til fyrirmyndar ég held að þetta sé alveg grundvallaratriði og það sé jafnmikil skylda hjá þeim sem framkvæmir umhverfismatið að ljúka því rétt eins og hinna sem biðja um að fá það